forseti hversu margar fyrirspurnir beiðnir um sérstakar umræður eða með öðrum aðferðum hafa þingmenn framsóknarflokksins lagt til fjármálaráðherra um afnám verðtryggingar það er eitt að koma hérna og tala um það í störfum þingsins en að skila því síðan formlegra eins og beðið er um í þessari dagskrártillögu um sérstakar umræður er tvennt ólíkt finnst mér hér koma þingmenn framsóknarflokksins í störf þingsins og krefja hæstvirtan fjármálaráðherra um að sinna málinu væri ekki eðlilegra þar sem upphaf verðtryggingarmálsins er augljóslega hjá hæstvirtum forsætisráðherra að hann kæmi bara sjálfur í pontu og afsalaði málinu skýrt frá sér til fjármálaráðherra í stað þess að senda þingmenn